Spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi, spoštovana direktorica! Agencija je v letu dva tisoč osemnajst sprejela nova pravila za določevanje stroškov omrežnine. Ta določajo upravičene stroške ter prihodke elektrooperaterjev in operaterjev, ki dobavljajo zemeljski plin. Delo agencije bo tako usmerjanje na področje ekonomske regulacije in v spremljanje skladnosti poslovanja podjetij z novo sprejetimi pravili. Na področju spodbujanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov podpiramo aktivnosti agencije pri izvajanju podporne sheme. Več aktivnosti v letu dva tisoč devetnajst pričakujejo na področju oskrbe s toplo vodo, saj bodo distributerji morali urediti nove vloge za izdajo soglasja k izhodiščnim cenam. Veseli nas tudi napoved, da bo agencija v naslednjem letu prvič pridobila tudi nepovratna evropska sredstva. Ta bodo namenjena nadzoru izvajanja novih tehnoloških rešitev pri razvoju pametnih omrežij. V poročilu je tudi navedeno, da bo agencija na stroškovnem področju v letu dva tisoč devetnajst sledila usmeritvam preteklih let. Iz finančnega načrta za leto dva tisoč devetnajst je razvidno sedemprocentno povečanje prihodkov in manjši odhodki v primerjavi z letom dva tisoč osemnajst. Istočasno pa je predvideno povečanje stroškov dela za skoraj devet procentov, ki v strukturi prihodkov predstavljajo triinsedemdesetprocentni delež. Pričakujemo, da bo delo agencije učinkovito, kakor tudi da se bodo stroški poslovanja na račun predvidenega povečanega obsega aktivnosti ne spreminjali in da bodo sledili ciljem, ki so zapisani v programu dela. V stranki Lista Marjana Šarca s programom dela soglašamo. Hvala.